Meil on terve rida elemente, mis kõlavad siin saalis väga kenasti ja ilusti, kasvõi rohestamise teema.

Ja siit edasi üks moment, mida ma tahaksin kindlasti ära märkida väga oluline on teatud liikmesriikidele SAP süsteemiga jätkamine.